Fără îndoială că obiectivele UE 2020 aduc în prim plan educația și dezvoltarea competențelor. În perioada actuală de programare, realizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale reprezintă principalul obiectiv ce creează cadrul pentru dezvoltarea educației și a competențelor pentru valorificarea resurselor locale. Fiecare regiune poate fi pusă în valoare prin asigurarea dimensiunii regionale în educație și formare profesională. Există meserii care se mai practică numai în anumite zone și care sunt pe cale de dispariție, doar pentru că nu mai au șansa să fie în programele naționale de formare profesională. Același lucru este valabil și pentru resursele locale despre care nu se mai știe decât la nivel de istorie orală. Susțin că regiunile trebuie să fie sprijinite financiar prin programe adecvate și încurajate în dezvoltarea componentei regionale în educație și formare profesională.